Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Mint tegnap bemutattuk, a magyar elnökség prioritásai közé tartozik a belső piac megerősítése és a munkahelyteremtés támogatása. Mivel a valamennyi ágazatban érvényesülő egyenlő versenyfeltételekre épülő uniós versenypolitika az említett prioritásoknak az előfeltétele, ezért nagy örömömre szolgál ennek a jelentésnek az elkészítése.

Ennek ellenére fontosnak tartom a jelentés tanulságainak a levonását, illetve azt a tényt, hogy az Európai Parlament mi képviselők a jövőben a versenypolitika formálásában aktívabb szerepet vállalhatunk.

Először is kérem azt, és szükségesnek tartom, hogy a Parlament rendszeres tájékoztatást kapjon az ezen a területen indított valamennyi kezdeményezésről. Másodszor, kérem a Bizottságtól, hogy mint egyetlen EU szerte illetékes versenyhatóság, évente tegyen jelentést a Parlamentnek az általa adott ajánlásoknak a hasznosulásáról, illetve az azoktól történő eltérésekről.

Végül, szeretném megemlíteni én is a kis és középvállalkozásokat, amelyeknek a szerepvállalása elengedhetetlen és megkerülhetetlen az egész európai gazdaság melyben természetesen a foglalkoztatás növelése szempontjából.

Arra kérem a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kkv kra, és biztosítson számukra méltányos és megkülönböztetésmentes versenyfeltételeket.